I to jest dobrze.

Albo odbędą się one według zasad, które akceptujemy i to jest sygnał do poważnego otwarcia, albo się nie odbędą w ten sposób i trzeba po prostu przestać zawracać sobie głowę otwieraniem na Białoruś, bo widać, że pan Łukaszenko wie, czego chce, a my tak do końca nie wiemy, czego chcemy. Natomiast, co do pana Berlusconiego, to on sam sobie wystawia świadectwa, ponieważ jeśli dla niego ideałem przywództwa jest to, co robi Łukaszenko, to znaczy, że to jest ten model, który mu imponuje i można tylko załamać ręce i wyrazić żal, że taki akurat przywódca zasiada pośród 27 przywódców krajów Unii Europejskiej.